Monsieur le Président, je crois qu'il est temps de dire de simples vérités.

Si nous n'arrivons pas à soutenir cette stratégie, nous soutenons de fait ceux qui ne veulent pas la paix et c'est pourquoi je trouve très bien que, dans la résolution du Parlement européen que nous allons voter demain, nous disions explicitement que nous soutenons la stratégie du président Abbas d'aller à l'ONU et de demander la reconnaissance, en qualité d'État observateur, de l'État palestinien. Si nous ne le faisons pas, si nous ne demandons pas la levée du blocus de Gaza sous contrôle international, nous n'arriverons pas à pacifier la région.

Oui, il faut que cela s'arrête, mais cela ne pourra s'arrêter que si ces êtres humains, à Gaza, ont une perspective de vie! C'est tout de même très simple à comprendre et c'est pourquoi que nous disons oui à la sécurité d'Israël, oui à l'identité d'Israël, oui à la Palestine.